Eile toimus siin saalis väga põhjalik ja tõsine debatt selle üle, mida me oleme näinud Kasahstanis juhtumas. Eelmise aasta detsembri sündmused on loomulikult seda masti sündmused, mida ei saa mitte kuidagi heaks kiita, ja kõik, kes nende sündmuste taga on, kes on süüdi inimeste hukkumises, tuleb ka kohtu ette tuua ja kui Kasahstan on selleks samme astunud, siis on see tõesti kiiduväärt.

President Nazarbajevil on tõesti suur võimalus viia oma riik ja rahvas parema tuleviku poole, viia ta demokraatlikele põhimõtetele.